Voorzitter, dat er in Europa gevangenissen zijn waar gevangenen, verdachten en veroordeelden risico's lopen op ziektes, op geweld, is een schande op zichzelf.

het is slechts een kwestie van tijd totdat een van de hoven, Luxemburg of Straatsburg, een lidstaat verbiedt om een inwoner uit te zetten op grond van artikel 3 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, het artikel dat over marteling en inhumane behandeling gaat. De Nederlander Robert Hörchner zat vanwege een Europees aanhoudingsbevel acht maanden lang in een gevangenis in Polen.

Dit Parlement vraagt dus niet alleen om betere, schonere, veilige gevangenissen, maar zeker ook om de herziening van het beginsel van onderling vertrouwen zonder controle.